um samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga um gjaldfrjálsan leikskóla þetta er þingskjal númer fjörutíu og níu fertugasta og níunda mál þessa þings tillögumenn eða flutningsmenn ásamt mér eru háttvirtir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela félagsmálaráðherra að skipa nefnd sem fái það verkefni að undirbúa og annast viðræður við sveitarfélögin um sameiginlegt átak þeirra og ríkisins um að gera leikskóladvöl gjaldfrjálsa í áföngum nefndin verði skipuð fulltrúum allra þingflokka og fulltrúa frá fjármálaráðuneyti menntamálaráðuneyti og félagi leikskólakennara auk formanns sem félagsmálaráðherra skipi án tilnefningar hér er um að ræða endurflutning á tillögu sem birst hefur áður á þremur síðustu þingum en ekki orðið útrædd í neitt skiptið tillagan er að stofni til upp úr stefnumótun sem vinstri hreyfingin grænt framboð mótaði á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú og gerði að sérstöku baráttumáli sínu í alþingiskosningunum það ár það er tvö þúsund og þrjú um að hafin yrði barátta fyrir því eða farið yrði í aðgerðir til þess að gera leikskóladvöl í landinu gjaldfrjálsa efni greinargerðar tillögunnar var uppfært ítarlega síðastliðið haust og er vísað í aðalatriðum til þeirra upplýsinga þó vissulega megi reikna með að talsverðar breytingar hafi orðið á síðan þá sérstaklega með tilkomu nýrra sveitarstjórna síðastliðið vor þá var sem sagt aflað upplýsinga um stöðu þessara mála hjá sveitarfélögunum þingflokkur okkar skrifaði öllum sveitarfélögum í landinu sem mörg hver brugðust vel við og flest og sendu inn upplýsingar um stöðu mála hvort áform væru um að auka gjaldfrelsi eða að gefa leikskólann alveg gjaldfrjálsan og hvar á vegi þau væru þá stödd í ljós kom að hreyfing er á þessu máli hjá fjölmörgum sveitarfélögum í landinu og að minnsta kosti eitt þeirra hefur eða hafði þá þegar stigið skrefið til fulls og ákveðið að gera leikskólann gjaldfrjálsan það var súðavíkurhreppur allmörg í viðbót hafa tekið umtalsverð skref í þessa átt þannig er í allmörgum sveitarfélögum orðið um gjaldfrelsi að ræða fyrir síðasta ár í leikskóla að minnsta kosti svo nemur sex tímum um það bil það sem talið er að þurfi að halda úti til þess að unnt sé að uppfylla með fullnægjandi hætti viðfangsefnum samkvæmt námsskrá leikskóla og mörg sveitarfélög eru með í undirbúningi eða hafa þegar tekið skref í átt til frekara gjaldfrelsis þannig að einhver tímafjöldi á ári hverju komi til sögunnar það væri auðvitað mjög fróðlegt að fara

væntanlega fela í sér gjaldskrárbreytingar og breytta tilhögun þessara mála til dæmis næsta haust þegar nýtt skólaár hefst hvar þessi mál verða þá á vegi stödd rökin fyrir þessu máli eru margvísleg þau náttúrlega nærtækustu að það er alllangt um liðið síðan leikskólinn var viðurkenndur sem fyrsta skólastigið og starfsheitið leikskólakennari var tekið upp ef við umgöngumst málið horfum á málin frá þeim bæjardyrum eru auðvitað engin sérstök rök til þess að foreldrar borgi dýrum dómum fyrir fyrsta skólastigið en þeirri gjaldtöku ljúki svo þegar kemur upp á næsta skólastig þar fyrir ofan það er upp í grunnskólann að vísu er það nú svo því miður að það vantar nú talsvert upp á að grunnskólanám sé gjaldfrjálst ýmiss konar kostnaði hefur þar verið velt yfir á foreldra á undanförnum árum og fjölmargar af þeim umbótum í grunnskólastarfi sem menn hafa lengi barist fyrir hafa birst í formi þess að foreldrum er ætlað að taka sjálfum talsverðan þátt í kostnaðinum þetta er mikið jafnréttis og jafnaðarmál það er enginn vafi á því að niðurfelling leikskólagjalda sem er auðvitað gríðarleg kjarabót fyrir fjölskyldur með ung börn felur líka í sér mikla

það má líka velta því fyrir sér hvort þetta sé ekki sérstaklega brýnt í ljósi þess mikla fjölda fólks af erlendum uppruna sem hér hefur sest að á undanförnum árum og mikilvægt að börn þessa fólks eigi skilyrðislaust kost á því að fá þjálfun í grunnskóla og vera þar í þroskandi umhverfi að minnsta kosti einhvern hluta dagsins umgangast önnur börn taka út sinn málþroska að einhverju leyti í því umhverfi og svo framvegis ég held að það sé tvímælalaust mjög jákvætt innlegg í allt sem lýtur að aðlögun eða samhæfingu fólks af erlendum uppruna sem hingað er flutt við vitum og að baki liggja ákveðnar kannanir að það er tilhneiging til þess að slíkar fjölskyldur láti sig frekar muna um eða hafi síður ráð á þeim þeim kostnaði sem leikskóladvölinni er samfara og meiri tilhneigingar gæti þar af leiðandi til þess að börn slíkra fjölskyldna séu heima og fara þá á mis við það þroskandi umhverfi sem á að vera og ég fullyrði að sé almennt í okkar leikskólum þar sem er unnið yfir höfuð metnaðarfullt og gríðarlega mikilvægt starf að sjálfsögðu varðandi tekjustofna og kostnað er auðvitað alveg ljóst að sveitarfélögin ráða mörg hver mjög illa við það að bæta á sig útgjöldum af þessum sökum og þess vegna hefur okkar nálgun frá byrjun gert ráð fyrir því að um samstarfsverkefni ríkis og sveitarfélaga sé að ræða og að ríkið komi til móts við sveitarfélögin með annars vegar tekjustofnum eða auknum fjárveitingum og eða með því að létta af sveitarfélögunum kostnaði á móti þannig að ekki verði um umtalsverðan kostnaðarauka hjá sveitarfélögunum að ræða sveitarfélögin vörðu tæpum tólf milljörðum króna til dagvistunarmála á árinu tvö þúsund og fjögur og á móti því komu tekjur vegna leikskólagjalda upp á um þrjú komma þrjá milljarða króna eða um tuttugu og átta prósenta þessar hlutfallstölur eru væntanlega nálægt lagi enn þann dag í dag þó að upphæðirnar hafi auðvitað hækkað þar af leiðandi er ljóst að þetta snýst um að sveitarfélögunum sé gert kleift með tekjustofni eða fjárveitingu eða þá að öðrum verkefnum sé létt af þeim sem nemur um það bil þessum upphæðum þar höfum við bent á húsaleigubætur og þann kost að ríkið taki þær alfarið yfir það hefur einnig þann kost að þá er hægt að sameina húsaleigubætur og vaxtabætur í skattkerfinu og það höfum við lengi lagt til að yrði gert og tekin upp samræmd húsnæðisframlög útgjöld sveitarfélaga vegna húsaleigubóta voru komin yfir eins og hálfan milljarð á árinu tvö þúsund og fimm og ekki ólíklegt að þau

sautján hundruð til tvö þúsund milljónir eins og stendur þannig að eftir stæðu þá kannski eitt þriggja til eins og hálf eitt komma sex milljarðar króna sem sveitarfélögunum þyrfti að bæta upp í formi beinna tekna ættu þau að koma út á sléttu og miðað við að ríkið yfirtaki greiðslu húsaleigubóta auðvitað er ljóst að dæmið er flóknara en þetta því að réttur til gjaldfrjálsrar leikskóladvalar og skyldur sveitarfélaga til að fullnægja eftirspurn þurfa auðvitað að haldast í hendur og það yrði því að gera ráð fyrir nokkrum stofnkostnaði hjá að minnsta kosti einhverjum hluta sveitarfélaganna til þess að þau gætu mætt aukinni eftirspurn það er engin ástæða til að draga dul á það að um eitthvað aukin útgjöld gæti þar með orðið að ræða en á móti kæmi meiri þjónusta á þessu sviði og jafnari réttur allra til þess að börn þeirra nytu þess að eiga kost á

þetta er að okkar dómi mikið réttlætis og sanngirnismál þetta er mikilvægt félagslegt og menntunarlegt framfaramál og það er ástæða til þess að ætla að þessum aðgerðum gæti einnig fylgt þjóðhagslegt hagræði sem kæmi fram á öðrum sviðum svo sem í aukinni framleiðni og samkeppnishæfni í atvinnulífinu þó langveigamest sé að okkar mati það réttlæti sem fólgið er í jafnari lífskjörum og breytingum í átt til fjölskylduvænna samfélags sem þetta tvímælalaust er liður í ekki veitir nú af að einhvers staðar miði í rétta átt í þeim efnum að treysta hér undirstöður samábyrgs velferðarsamfélags í landinu en við höfum séð allt of lítið af slíkum hlutum á undanförnum árum auk þess er það auðvitað svo að það er full ástæða til þess að ríki og sveitarfélög ræði sín mál og reyni að koma þessum samskiptum í betra horf en þau hafa verið afkoma sveitarfélaganna er algjörlega óviðunandi margra hverra og miðar síst í rétta átt í þeim efnum þannig er til dæmis ljóst að lítil og meðalstór þéttbýlissveitarfélög á landsbyggðinni búa mörg hver við gjörsamlega óviðunandi afkomu eiga varla fyrir rekstri hvað þá nokkrum fjárfestingum og víða hefur blóðugur niðurskurðarhnífurinn verið skilinn eftir í höndum forsvarsmanna sveitarfélaganna þegar eftirlitsnefnd um fjármál þeirra hefur farið um og yfirleitt er lausnarorðið eitt og hið sama að skera niður bráðnauðsynlega félagslega þjónustu sem er auðvitað það sísta sem þessi sveitarfélög þurfa á að að halda ef þau eiga að vera samkeppnisfær um þjónustu fyrir sína íbúa og geta keppt um búsetu fólks ég vísa svo að öðru leyti virðulegur forseti til þeirra fylgiskjala sem tillögunni fylgja og okkar rökstuðnings og málflutnings í hennar þágu á undanförnum árum við munum halda þessu baráttumáli áfram og hvergi láta deigan síga í því þangað til fullur sigur er í höfn það varð gríðarleg vitundarvakning í þessu máli í tengslum við sveitarstjórnarkosningarnar á síðastliðnu vori og almennt luku flestir frambjóðendur lofsorði á það á stefnumótun í þessa veru og virtist ekki skipta öllu máli úr hvaða stjórnmálaflokkum þeir komu þannig að það var orðin gríðarleg viðhorfsbreyting bara á þessum árum sem liðin voru frá árunum tvö þúsund og tvö tvö þúsund og þrjú þegar við vorum fyrst að reyna að koma þessu máli á dagskrá og fengum satt best að segja merkilega litlar undirtektir í byrjun en núna vildu frambjóðendur flestra flokka lilju kveðið hafa og töluðu um mikilvægi þess að stefna á breytingar í þessa veru og er það auðvitað vel verkefnunum er þar með ekki lokið ég minni aftur á og ítreka það sem ég sagði um gjaldtöku í grunnskólanum hún er býsna tilfinnanleg orðin á mörgum sviðum þar má til dæmis nefna það að ekki skuli hafa tekist að koma á skólamáltíðum án endurgjalds sem er mikið réttlætismál og hefur einnig sterka félagslega skírskotun og skírskotun til þess að jafna aðstöðu og að tryggja þeim sem einmitt mest þurfa á að halda að slík þjónusta sé í boði og hún sé öllum aðgengileg og öllum viðráðanleg það er að efnahagslegar ástæður valdi því ekki að sum börn fara þess á mis að fá hollan og nærandi mat í leikskóla og grunnskóla með vísan til þessa virðulegur forseti læt ég máli mínu lokið og legg til að tillögunni verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og félagsmálanefndar